Dit voorstel rammelt en als ik u een voorbeeld mag geven, ik maak het persoonlijk stel, de Nederlandse overheid controleert haar grenzen niet. We hebben een lange kust en we doen er niets aan. En de andere lidstaten vinden dat niet kunnen en die willen ingrijpen.

België gaat de Nederlandse kust controleren.

Waar brengen we die smokkelaar dan aan land om berecht te worden?

Of we maken het erger die smokkelaar wordt niet opgepakt. Nee, in een onhandige operatie van de Belgische kustwacht in de Nederlandse wateren verdrinkt de smokkelaar.

De Nederlanders, want het is Nederlands water. Dames en heren, het gaat niet gebeuren, dit systeem.